obraz pred seboj, izgleda zelo, torej zelo prijazno, no. Izgleda kot zelo koliko toliko vesel obraz, ampak hkrati deluje zelo srepo. Mogoče pač, vsi imamo drugače sestavljene obraze, seveda. Pač, ne vem, nekdo, ko se nasmeji, lahko nas izgleda, ko da se lahko pristno smeji, nekdo pa, ko se nasmeji, pa nam mogoče ne deluje tako pristen, na tak način. Zato. obraz na sliki izgleda vsaj vsaj, če res pogledaš, dokaj prijazno, nasmejano, ampak, na žalost pa tudi izgleda malo srepo, tako da, ja, ni pa nekega, nekega ful, neke emocije, nekega čustva, da bi ravno izražala. Mislim, da je samo mogoče res samo za neko sliko in je navaden nasmešek samo. Na tem obrazu je zaradi očal kar težko videti, kakšna čustva izražena. Oseba se smeji, no, koliko toliko, vsaj izgleda, da je zelo sproščena. ampak ja, ker se ne vidijo oči, malo se, ampak težko, da bi ravno določil nekaj. Težko mogoče, povemo, kaj dejansko oseba čuti, ker ponavadi, ko ljudje gledamo, po obrazih, najprej prva stvar, kaj kaj pogledamo, so oči, ker oči najtežje lažejo na naših obrazih. In v tem primeru oseba izgleda spet, toliko, da se nasmeji, pa da izgleda prijazno, ampak v očeh pa je lahko tudi kaka kakšno drugo čustvo. Ampak tu ni kaj dosti potem za povedati več. Ta obraz zgleda zelo prestrašeno. Kot da so ga ravno ujeli in slikali. ampak ja, prestrašeno. Bolj samo začudeno kot prestrašeno. ni nekih pretiranih čustev, oseba izgleda tudi malo zdolgočasena, ampak mogoče samo zaradi tega, ker je ravno bil takšen posnetek. Ampak ja, to definitivno izgleda res, kot da je ravno zdaj ugotovil, da ga nekdo slika, ali pa res tako, kot rečemo, da se deer headlights v angleščini, ko se srna, ki ne vidi luči od avta ponoči, pa se zaleti v njih. Tako da na tak način nekako deluje tudi ta obraz.